tillögu til þingsályktunar um samgönguáætlun fyrir tímabilið tvö þúsund og níu til tvö þúsund og tólf samkvæmt lögum um samgönguáætlun númer þrjátíu og þrjú tvö þúsund og átta skal samgönguráðherra leggja á fjögurra ára fresti fram á alþingi tillögu til þingsályktunar um samgönguáætlun þar sem mörkuð skal stefna og markmið fyrir allar greinar samgangna næstu tólf árin jafnframt skal samgönguráðherra á tveggja ára fresti leggja fyrir alþingi tillögu til þingsályktunar um fjögurra ára verkefnaáætlun samgönguáætlunar hér verður að gera skýran greinarmun á stefnumörkun og markmiðssetningu til tólf ára og verkefnaáætlun til fjögurra ára sem er fjárhags og tímaáætlun einstakra verkefna gildandi stefnumörkun samgönguáætlun fyrir árin tvö þúsund og þrjú til tvö þúsund og fjórtán var samþykkt sem þingsályktun frá alþingi þrettánda mars tvö þúsund og þrjú en tillaga samgönguráðherra fyrir árin tvö þúsund og sjö til tvö þúsund og átján sem lögð var fram tólfta febrúar tvö þúsund og sjö var ekki afgreidd frá alþingi samgönguráð vinnur nú að gerð tillögu að endurskoðaðri stefnumörkun og markmiðum það er samgönguáætlun fyrir árin tvö þúsund og ellefu

þingsályktun frá alþingi sautjánda mars tvö þúsund og sjö vegna mikils niðurskurðar á þorskkvóta haustið tvö þúsund og sjö var ákveðið að gera viðauka við áætlunina sem samþykktur var sem þingsályktun frá alþingi tuttugasta og níunda maí tvö þúsund og átta að öllu eðlilegu hefði átt að leggja fram og samþykkja endurskoðaða verkefnaáætlun fyrir árin tvö þúsund og níu til tvö þúsund og tólf á hundrað þrítugasta og fimmta löggjafarþingi en vegna mikillar óvissu í efnahagsmálum varð ekki af því þáverandi ríkisstjórn sjálfstæðisflokks og samfylkingar hóf niðurskurð til samgöngumála með því að skera niður í fjárlögum tvö þúsund og níu hvorki meira né minna en sex milljarða króna og tók út svokallaða símapeninga eða um fjóra komma tvo milljarða króna sem var sérstök fjármögnun sem ráðstafa átti til ákveðinna verkefna

níu stóðust ekki og viðbótarniðurskurður upp á tuttugu milljarða króna blasti við misstum við þrjú komma sjö milljarða út af samgönguáætlun til viðbótar lokafjárlög tvö þúsund og átta verðlagsþróun framlag í fjárlögum tvö þúsund og tíu er tólf milljörðum lægra en það var á fjárlögum tvö þúsund og níu í samgönguáætlun þessari verkefnaáætlun fyrir árin tvö þúsund og níu til tvö þúsund og tólf er því óhjákvæmilegt að um frestun verkefna verði að ræða en ég tek skýrt fram að hér hefur ekki verið hætt við eitt einasta verkefni rétt er að ítreka að strax á næsta þingi samhliða tillögu að nýrri stefnumörkun samgönguáætlun fyrir árin tvö þúsund og ellefu til tvö þúsund tuttugu og tvö verður lögð fram ný endurskoðuð tillaga að verkefnaáætlun fyrir fyrstu fjögur ár þess tímabils það er tvö þúsund og ellefu til tvö þúsund og fjórtán í þessari ræðu vil ég kynna fyrir háttvirtum alþingismönnum helstu forsendur og áhersluþætti sem áætlun þessi byggir á þrátt fyrir að fyrsta ár áætlunartímabilsins sé liðið er í þingsályktunartillögu þessari gerð grein fyrir þeim fjármunum sem til ráðstöfunar voru og í hvaða verkefni þeir fóru en þeir voru að mestu bundnir í þegar gerðum samningum þegar til niðurskurðarins kom með tilliti til framangreinds og þess að áætlun um ríkisfjármál tvö þúsund og ellefu til tvö þúsund og tólf liggur ekki fyrir þótt samdráttur á framlögum ríkisins sé fyrirsjáanlegur er í tillögu þessari gert ráð fyrir tíu prósent samdrætti í framlögum til rekstrar frá tvö þúsund og tíu til tvö þúsund og ellefu og sömu framlögum tvö þúsund og tólf gert er ráð fyrir tíu prósent niðurskurði á framkvæmdafé siglingastofnunar og til flugmála en til vegaframkvæmda verði varið sjö þúsund fimm hundruð milljóna króna árið tvö þúsund og ellefu og sjö þúsund milljónir króna árið tvö þúsund og tólf með þessari tillögu er gerð grein

að farið verði í stórframkvæmdir í samgöngumálum með lánum frá lífeyrissjóðum á áætlunartímabilinu vikið verður nánar að þeim síðar en gert er ráð fyrir að þeim fjármunum sem losna við ákvörðun um þær framkvæmdir verði ráðstafað til framkvæmda á landsbyggðinni fyrir liggur ákvörðun ríkisstjórnarinnar um að mótuð verði heildstæð stefna fyrir ísland í þágu atvinnulífs og samfélags markmið þeirrar áætlunar sóknaráætlunar fyrir ísland er að landið skipi sér aftur í fremstu röð í verðmætasköpun menntun velferð og lífsgæðum til þess að svo megi verða þarf að huga sérstaklega að því hvernig hægt er að tryggja samkeppnishæfni landsins til lengri tíma sóknaráætlun felur meðal annars í sér áform um fjárfestingar í nauðsynlegum innviðum samfélagsins eins og í samgöngunum nú stendur yfir umfangsmikil vinna við endurskipulagningu samgöngustofnana markmiðið með þeirri vinnu er að ná fram meiri hagræðingu bæði faglega sem og fjárhagslega og ná þannig fram öflugri stofnunum en nú eru tillaga samgöngu og sveitarstjórnarráðherra er sú að mynduð verði annars vegar stjórnsýslustofnun og hins vegar framkvæmda og rekstrarstofnun að þessu er nú unnið í ráðuneytinu virðulegi forseti í samræmi við markmið ríkisstjórnarinnar er stefnt að því að auka hlut almenningssamgangna í samgöngum og þannig þjónustu við borgarana þegar hefur farið fram greining á stöðu almenningssamgangna sem fram fer með styrkjum ríkisins hún takmarkast að mestu við ferjusiglingar og samgöngur milli höfuðborgar og landsbyggðarinnar sú greining hefur leitt í ljós að nýting þessara almenningssamgangna er afleit og hagkvæmni er lítil og til dæmis er verið að styrkja fleiri en eina tegund almenningssamgangna á nokkra staði sem eru í innri samkeppni þá ljóst er að grundvallarbreytingar verður að gera á skipulagi almenningssamgangna og framkvæmd svigrúm til breytinga nú er þó lítið þar sem mikill hluti fjármuna til samgöngumála er bundinn og er auk þess sem flestir samningar vegna almenningssamgangna eru til ársloka tvö þúsund og tíu þá hefur verið sett fram stefna um hlutdeild almenningssamgangna í samgöngum höfuðborgarsvæðisins eða aðkomu ríkisins að þeim unnið er nú að langtímastefnumörkun við almenningssamgöngur sem kynnt verður í tólf ára áætluninni í haust þá verður meðal annars leitast við að móta stefnu um hvernig tryggja megi lágmarksþjónustu vegna ferða milli svæða á landinu og flutning almennings innan svæða til að sinna þörfum samfélags og atvinnulífs lögð verður áhersla á samvinnu við svæðasamtök sveitarfélaga til að efla málaflokkinn í samstarfsyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar er rík áhersla lögð á umhverfismál eitt brýnasta verkefnið sem stjórnvöld standa nú frammi fyrir er að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og þar með hlýnun jarðar að mörgu leyti hefur staða íslands í loftslagsmálum skýrst eftir að ráðherraráð e s b samþykkti beiðni íslands um að gera samkomulag milli íslands og e s b um sameiginlegt markmið í loftslagsmálum með samkomulaginu munu iðnaður og flugstarfsemi þurfa að standast kröfur viðskiptakerfis e s b með losunarheimildir þá þarf ísland einnig að draga úr annarri losun frá sjávarútvegi samgöngum og fleira samanber markmið umhverfisráðuneytisins virðulegi forseti miðað er við að stórefla möguleika á notkun reiðhjóla sem samgöngumáta á höfuðborgarsvæðinu með gerð áætlunar og til framkvæmda í stígagerð vísað er til heimildar í vegalögum númer áttatíu tvö þúsund og sjö til að veita fé af samgönguáætlun til almennra hjólreiða og göngustíga meðfram umferðarmestu þjóðvegum samkvæmt sérstakri áætlun sem skal gerð að höfðu samráði við sveitarfélög reiknað er með að viðkomandi sveitarfélög taki þátt í kostnaði að undangengnum samningum þar um til skoðunar hefur verið með hvaða hætti mætti koma á strandsiglingum að nýju með það að markmiði að draga annars vegar úr landflutningum með tilheyrandi álagi á vegakerfið og hins vegar til að draga úr neikvæðum áhrifum á umhverfið þar sem siglingar eru mun umhverfisvænni kostur starfshópur á vegum ráðuneytisins hefur verið að skoða þessa kosti meðal annars hvort ekjusiglingum með flutningavagna milli reykjavíkur og stærstu hafna innanlands verði en ýmislegt bendir til að strandflutningaþjónusta þar með talið með ekjuskipum geti verið hagkvæm sérstaklega fyrir vagna sem ekið er eftir vegum til skips og frá skipi haldið verður áfram að skoða þessa möguleika og skýrsla er að verða tilbúin um þetta sem verður skilað núna í þessari viku gert er ráð fyrir að frumvarp til laga um breytingar á hafnalögum númer sextíu og eitt tvö þúsund og þrjú með síðari breytingum verði lagt fyrir alþingi og það er þegar komið fram en þá kem ég virðulegi forseti að uppbyggingu áætlunarinnar að venju skiptist samgönguáætlunin í fyrsta almennan inngang annars flugmálaáætlun þar sem eru þrettán fimm milljarðar króna sem inniheldur áætlun fyrir flugmálastjórn íslands samtals sautján hundruð sjötíu milljónum króna og fyrir flugvelli og flugleiðsöguþjónustu samtals ellefu þúsund átta hundruð og sjö milljónir þar af níu hundruð áttatíu milljónir króna vegna nýframkvæmda þriðja siglingamálaáætlun sem er tæpir átta milljarðar en af henni fara þriggja níu milljarðar til rekstrar og rúmir fjórir milljarðar til framkvæmd fjórði í vegáætlun er varið hviorki meira né minna en tæpum áttatíu og fimm milljörðum króna en af henni fara tveir fjórir milljarðar króna til reksturs vegagerðarinnar nítján milljarðar króna í þjónustu styrki og rannsóknir átján milljarðar til viðhalds og hvorki meira ár minna fjörutíu og fjórir milljarðar króna í nýframkvæmdir fimmta áætlun umferðarstofu er samtals upp á tvo einn milljarð og sjötta umferðaröryggisáætlun sem fjármögnuð er af vegáætlun samtals eina þrjátíu milljónir króna vík ég þá að einstökum framkvæmdum þessar áætlunar þá er helst að nefna í suðurkjördæmi að lokið verður við landeyjahöfn og vegaframkvæmdum að henni ellefu hundruð fimmtíu ár verður varið til að hefja tvöföldun suðurlandsvegar vestan litlu kaffistofunnar á árunum tvö þúsund og tíu til tvö þúsund og ellefu lokið verður við bræðratunguveg um hvítá lyngdalsheiðarveg og suðurstrandarveg í reykjavík og suðvesturkjördæmi eru stærstu framkvæmdirnar að byrjað verður á arnarnesvegi frá reykjanesbraut að rjúpnavegi lokið verður við álftanesveg og tvö komma tveimur miljörðum króna verður varið til ýmissa

vestfjarðaveg en stærsta verkefnið þar er að byrjað verður á kaflanum eiði kjálkafjörður þá er verið að ljúka við bolungarvíkurgöng eins og kunnugt er og haldið verður áfram með strandaveg á kaflanum djúpvegur drangsnesvegur ég vil taka það sérstaklega fram vegna þess að það hefur verið mikil umræða vestur á fjörðum um dýrafjarðargöng og talið að það sé hætt við þau ég ítreka það sem ég sagði hér áðan það er ekki hætt við neitt verk verk hafa færst aftar og það er engin spurning um það að áfram verður haldið undirbúning dýrafjarðargöng og þau munu líta dagsins ljós í langtímaáætlun þeirri sem kemur fram og minni á það líka að endurskoðuð áætlunar tvö þúsund og ellefu til tvö þúsund og fjórtán þar munu dýrafjarðargöng sjást inni í þeirri áætlun í norðausturkjördæmi er eins og kunnugt er verið að

meðal framkvæmda sem á áætluninni eru framkvæmdir sem sérstaklega munu gagnast ferðaþjónustunni og má þar sem dæmi nefna lyngdalsheiðarveg suðurstrandarveg dettifossveg og fleiri með öðrum orðum hefur verið horft sérstaklega til þarfa ferðaþjónustunnar á þessu sviði vík ég nú máli mínu virðulegi forseti að sérstakri fjármögnun með stefnumörkun ríkisstjórnarinnar í kjölfar efnahagshrunsins um að ná jöfnuði í ríkisfjármálum á næstu fjórum árum var óhjákvæmilegt að gripið yrði til róttækra aðgerða þar með talið með verulegum niðurskurði verklegra framkvæmda og með því að setja skorður við frekari skuldsetningu ríkissjóðs þessar aðgerðir eru í samræmi við og byggðar á samstarfsáætluninni við alþjóðagjaldeyrissjóðinn við þessar aðstæður hefur verið horft til annarra valkosta auk hefðbundinnar fjármögnunar við fjármögnun stærri vegaframkvæmda þar með talið einkaframkvæmd eða annað fyrirkomulag fjármögnunar með gjaldtöku ljóst er að markaðir tekjustofnar til samgöngumála standa ekki undir brýnum framkvæmdum því er mikilvægt að finna aðrar fjármögnunarleiðir í samræmi við stöðugleikasáttmála ríkisstjórnarinnar og samtaka vinnumarkaðarins var ákveðið að kanna hvort efla mætti atvinnu og halda uppi viðunandi framkvæmdastigi næstu missirin með þátttöku lífeyrissjóðanna í fjármögnun margvíslegra framkvæmda þar á meðal eru ýmsar vegaframkvæmdir svo sem við suðurlandsveg vesturlandsveg vaðlaheiðargöng sundabraut tvöföldun hvalfjarðarganga og bygging samgöngumiðstöðvar við reykjavíkurflugvöll og stækkun flugstöðvar á akureyri viðræður hafa staðið yfir um nokkurt skeið milli stjórnvalda og fulltrúa lífeyrissjóðanna vegna fjármögnunar þessara verkefna ljóst er að til að ráðast í stórframkvæmdir þar með talið þær sem taldar voru hér að framan án aukinnar skuldsetningar ríkissjóðs verður að taka upp notendagjöld ef horft er til þeirra aðferða sem notaðar eru í ríkjum í kringum okkur þá hafa notendagjöld verið nýtt til að standa undir kostnaði af rekstri og uppbyggingu samgöngukerfisins þar sem notandi greiðir til að stýra notkun með hliðsjón af umhverfissjónarmiðum og síðan til að flýta fyrir framkvæmdum sem þegar hafa verði ákveðnar innan langtímaáætlana það er ekki nýtt að gert sé ráð fyrir sérstakri fjármögnun í samgönguáætlun í fyrri áætlunum var gert ráð fyrir að nokkrar framkvæmdir og verkefni á sviði flugmála siglingamála og vegamála yrðu fjármagnaðar þannig ástæða þess var sú að um var að ræða viðamiklar framkvæmdir sem rúmuðust ekki innan markaðra tekna í gildandi samgönguáætlun tvö þúsund og sjö til tíu er gert ráð fyrir að nokkrar framkvæmdir verði fjármagnaðar sérstaklega nefna má lengingu akureyrarflugvallar byggingu samgöngumiðstöðvar í reykjavík og fleira þá hefur verið horft til sérstaks átaksverkefnis í uppbyggingu flutningabrauta frá reykjavík til akureyrar annars vegar og frá reykjavík að markarfljóti í áætluninni er ekki tekin bein afstaða til þess með hvaða hætti þessi fjármögnun á sér stað mikilvægt er að með gjaldtöku á notendur er annars vegar hægt að leggja í mannaflsfrekar samgönguframkvæmdir til að halda upp atvinnu í landinu og hins vegar að flýta einstökum framkvæmdum í forgangsröðun sem hefur þó ekki áhrif á röðun annarra framkvæmda sem fyrirhugað er að fara í í samræmi við langtímaáætlun í samgöngumálum mikilvægt er að alþingi fjalli um og taki afstöðu til þess hvort og þá hvaða

virðulegi forseti ég hef nú mælt fyrir þingsályktunartillögu um samgönguáætlun fyrir árin tvö þúsund og níu til tvö þúsund og tólf ég legg til að tillögunni verði að lokinni þessari umræðu vísað til síðari umræðu og háttvirtrar samgöngunefndar